Durch die einheitliche Information wird es für die Verbraucher auch einfacher, Angebote zu vergleichen.

Kleinanleger dürfen nicht über den Tisch gezogen werden, sondern müssen geschützt werden. Ich hätte mir daher auch einen breiteren Anwendungsbereich gewünscht, also ein Basisinformationsblatt für alle Spar und Anlageprodukte, die Kleinanlegern angeboten werden.